Ich will nur mal die Frage stellen, weil sich die Debatte jetzt so anhört, als ob die Herrschaften, die gerade gesprochen haben, in den letzten Wochen und Monaten gar nicht dabei gewesen wären Sie und auch die Frau Łukacijewska waren doch meine Schattenberichterstatter!